Hvala za besedo, predsedujoči. Spoštovane kolegice in kolegi! Zakon o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev je sistemski procesni zakon. Način, na katerega se s tem zakonom ravna zadnjih osem let, pa je nedopusten. Od leta dva tisoč deset, ko je bil zakon sprejet, in je bil zakon noveliran že sedemkrat. Zadnje spremembe, torej zakon ZUPJSG iz leta dva tisoč sedemnajst popravljamo danes. Na prvem mestu je za to potrebno opozorilo, ki ga je navedla že Zakonodajno-pravna služba. Ta pravi, da je zakon treba urediti tako, da bo pregleden, jasen in nedvoumen. S tem bomo zagotovili pravico do socialne varnosti ter upoštevali načelo osebnega dostojanstva oseb, ki so se znašle v socialni stiski. Sprememba, ki jo potrjujemo danes, pa k temu ne bo pripomogla. Pripomogla bo zgolj k temu, da socialno ogroženi in ostali prejemniki javnih sredstev ne bodo še dodatno oškodovani. Zakaj danes obravnavamo ta zakon? Zato, ker je prejšnja Vlada z ministrico za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Anjo Kopač Mrak, sprejela zakon, ki se ga ne da izvrševati. Sprejela, predlagala in spisala je zakon, nas prepričala, da bodo s tem razbremenjeni tako uporabniki kot centri za socialno delo, hkrati pa se ni niti preverilo, koliko je to sploh izvedljivo. Gre za neodgovorno vedenje, za katerega je neposredno odgovorna Anja Kopač Mrak, in za to vedenje je bila nagrajena z novo funkcijo. Zdaj smo torej v situaciji, kjer spreminjamo zakon, ki v veljavi ni še niti eno samo leto. Postavljajo se nam zato tudi številna vprašanja. Najprej - zakaj se ni že pred sprejemom ZUPJSG preverilo možnosti avtomatiziranega izdajanja informativnih izračunov. Potem. Če je pridobivanje podatkov s strani virov omejeno, zakaj se temu ne posveti več pozornosti in ne nameni dodatnih kadrovskih in finančnih virov. Če po drugi strani obstajajo objektivna dejstva, ki onemogočajo pridobivanje podatkov, se sprašujem, ali ta objektivna dejstva niso obstajala tudi pred sprejetjem novele ZUPJSG. In nenazadnje, kaj vse skupaj pomeni za samo delo Državnega zbora, saj smo prej slabim letom dni zakon podprli prav vsi poslanci. Odgovore na to smo že na Odboru za delo, družino, socialne zadeve in invalide terjali od državne sekretarke. Slišali pa smo, da se nič ne bo spremenilo, da gre samo za spremembo v imenu, da bo informativni izračun preprosto postal odločba, da gre za mehkejši prehod na avtomatizacijo in tako naprej. Verjamemo, da je rešitev, ki je na mizi, ustrezna in da bo v največji meri zavarovala stranke. Hkrati pa je potrebno izraziti resen dvom glede razbremenitve centrov za socialno delo. Razbremenitev CSD-jev je bila navedena kot razlog pri predlogu prejšnje novele. Kot razlog je navedena tudi ob trenutni predlagani spremembi. Ob branju predlogov človek dobi občutek, da karkoli ministrstvo stori, razbremenjuje centre za socialno delo. Verjetno je na mestu utemeljen dvom, da temu ni tako. Vsak dan namreč poslušamo o tem, kako centri odločajo samovoljno, kako so odobritve in neodobritve pravic iz javnih sredstev odvisne od muh posameznikov, od prijateljskih vezi in tako dalje. S pritožbami na ministrstvu zaostajate kar za dve leti. Ko ste soočeni s tem podatkom, se izgovarjate, da je devetdeset odstotkov pritožb neutemeljenih. Ampak to ni res. Devetdeset odstotkov pritožb je mogoče bilo neutemeljenih. Dve leti nazaj. Z aktualnimi podatki pa ne razpolagate, ker pritožb ne rešujete pravočasno. Reorganizacija centrov je zdaj domnevno izvedena. Tudi s tem, tako kot praktično z vsem, kar počnete, ste domnevno razbremenili CSD-je. Zanima me, kako. Ker govorimo o kompleksnem zakonu, bo seveda razprava zaplavala v vse mogoče vode, sploh kar se tiče sprememb Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev. Skratka, zakon bomo v Levici podprli, saj je to v tem trenutku najbolj odgovorno dejanje. Hkrati pa bi želeli, da v prihodnje tudi predlagatelji in ministrstvo postopajo bolje odgovorno in se ne poigravajo z zakonodajnim procesom ter z ljudmi, ki to poigravanje čutijo na lastni koži. Hvala.